Señor Presidente, el planteamiento de la Comisión de que el presupuesto de 2012 debe limitar su aumento al estricto mínimo necesario para cumplir con los compromisos jurídicos de la Unión Europea significa congelar la Unión Europea, y mi Grupo no puede estar de acuerdo. Creemos en Europa, creemos en sus políticas y en la necesidad de financiarlas, porque la Unión Europea, señor Comisario, no es un gasto, es un valor añadido a las políticas nacionales. Como ha señalado la ponente, estamos plenamente de acuerdo con que el presupuesto se oriente hacia la consecución de la Estrategia 2020, la competitividad y el empleo, pero esta preocupación mayor no puede hacernos perder de vista la crónica infrafinanciación de la acción exterior de la Unión Europea. No es compatible con la aspiración del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo de que la Unión sea un actor global relevante con un incremento del 2,9 que apenas alcanza la inflación. Es difícil atender con la propuesta que se nos hace a la voluntad y a nuestra responsabilidad de promover la paz, el desarrollo, la estabilidad internacional y los derechos humanos en el mundo. Me voy a centrar en los puntos que son objeto de preocupación de la Comisión de Asuntos Exteriores. En primer lugar, la reformulación de la política de vecindad y, especialmente su dimensión mediterránea, debe tener un correlato en los presupuestos y, para empezar, la propuesta de la Comisión en relación con Palestina, el proceso de paz en Oriente Medio y la UNRWA sufre en su presupuesto, señor Comisario, un recorte de cien millones de euros. Creo que la paz en Oriente Medio es un tema suficientemente sensible y la labor de la UNRWA suficientemente importante como para no estar sometidas al juego, año tras año, de la Comisión de proponer unas cifras a la baja que luego se suben en la negociación del procedimiento presupuestario. Y el Mediterráneo es sumamente importante, señor Comisario, pero no en detrimento de otras dimensiones de la acción exterior de la Unión Europea. Por ejemplo, América Latina, la histórica subdotación de América Latina. A la histórica subdotación se suma el bloqueo de fondos para los países que podrían beneficiarse del ICI y termino, señor Presidente no lo hacen por falta de una solución al problema de la base legal de este instrumento. La ampliación y el instrumento de estabilidad deben contar también con la financiación necesaria y también los aspectos multilaterales, como la contribución de la Unión Europea a ONU Mujeres.